M. Ferreira, pouvez vous me dire ce que vous pensez de ce Parlement qui veut décider de la vie des gens sans avoir de comptes à rendre et qui peut s'offusquer, au nom d'un règlement stupide, que des salariés, qui viennent assister au débat, applaudissent